Ce n'est pas dans le cadre de la stratégie de Lisbonne, ce n'est pas dans le cadre d'une politique industrielle qu'on a choisi quels seraient les perdants, en Europe, d'une ouverture commerciale.

Mais ces chiffres veulent ils simplement dire quelque chose? Je suis un élu de la région Ouest de la France, et notamment de la Bretagne.

Or, on nous dit qu'on va gagner un petit peu d'argent sur le porc avec la Corée du Sud. La réalité, dans la région où je suis élu, c'est que cette intensification de l'élevage du porc fait perdre des emplois, fait perdre de la valeur ajoutée, fait perdre du tourisme et que par conséquent, dans ma région, on est perdant dans cet accord. Peut être que dans votre calcul total on y gagne, mais dans une région comme la mienne, on y perd. Enfin, cet accord innove encore parce que, pour la première fois, on va demander une dérogation environnementale.

La réalité est qu'on en est à négocier des dérogations avec la Corée du Sud sur les émissions de CO 2 des voitures parce que le lobby automobile a été très fort en Europe pour repousser les échéances des contraintes sur les émissions de CO 2 et que maintenant, il est obligé d'obtenir des dérogations à l'extérieur.

Vous l'avez rappelé, stratégie de Lisbonne, économie verte, innovation. Je ne vois pas, dans cet accord, en quoi cela sera favorisé. Enfin, vous avez souvent un discours très équilibré sur les choses, mais dès qu'on parle de taxes, d'un seul coup, là...